Pierwszy proces polega na tym, że ciągle i nieustannie rośnie stopa bezrobocia. Można by powiedzieć, że właściwie co roku przybywa dwa miliony nowych osób, które nie mogą znaleźć pracy. Ale mamy także w Europie drugi proces polegający na tym, że narastają niedobory w pewnych dziedzinach. Rzecz dotyczy w szczególności techników, informatyków, a także wielu specjalności z szeroko pojętego obszaru ochrony zdrowia. Moja propozycja jest taka powinniśmy znacznie silniej wspierać te obszary, gdzie brakuje ludzi do pracy, i likwidować istniejące bariery. Bardzo wiele osób zdobywa kwalifikacje w swoich państwach i nie może podjąć pracy w innych krajach, bo te kraje nie uznają ich umiejętności.